Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, poslanci, predstavnica, predstavnici vlade in ostali prisotni. Pred nami je predlog Zakona o osebni asistenci. Žal še ni povsem v obliki, ki bi jo ljudje, koristniki javnih storitev osebne asistence potrebovali, pač pa v bistveno okrnjeni vsebini in s pomanjkljivostmi, ki naj bi jih Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odpravilo v času trajanja postopka obravnave zakona. Obljubi pristojnega ministrstva, da bo pomanjkljivosti predloga Zakona o osebni asistenci odpravilo, gre zasluga, da bomo v poslanski skupini Desus v prvem branju ta zakon podprli. Veseli smo, da je vložitev tega zakona spodbudila pristojno ministrstvo k dokončanju zakona o dolgotrajni oskrbi prebivalstva, ki bi moral vključevati tudi področje osebne pomoči posamezni invalidni osebi pri njenih dnevnih in drugih opravilih. Prav na pomanjkljivosti predloga zakona, ki ga je vložila Nova Slovenija, opozarjata tudi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki prav tako kot poslanska skupina Desus že vrsto let opozarja pristojno ministrstvo, da je treba ustrezno urediti vprašanje dolgotrajne oskrbe in osebne asistence le v enem skupnem zakonu, v katerem je treba jasno določiti obseg storitev, ki jih zakon krije in opredeliti vire financiranja teh storitev. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije oporeka trditvam, ki so se pojavile v javnosti, da naj bi bil predlog zakona usklajen z vsemi reprezentativnimi invalidskimi organizacijami, saj naj bi predlog ne odgovarjal na ključne potrebe posameznih skupin invalidov, tudi slepih in slabovidnih, ne. Nenavadno je, da naj bi bila Direktorat za invalide pri pristojnem ministrstvu in pristojna ministrica doslej gluha za pisma, ki so bila nanju naslovljena, zato upam, da se bo v prihodnje okrepil posluh pristojnih za tiste, ki storitve dolgotrajne nege in osebne pomoči pravzaprav potrebujejo. Za vse pripravljavce zakonskih predlogov bi moralo veljati pravilo pripravljanja zakonskih predlogov kako sodelovanju s tistimi, ki jih zakon zadeva. V tem primeru bi moralo veljati geslo, ki smo ga danes tukaj že slišali, in sicer nič o invalidih, brez invalidov. Tudi Zveza društev civilnih invalidov vojne Slovenije, ki zastopa okoli sto sedemdeset tisoč invalidov, oporeka predlogu zakona, ki ga je vložila Nova Slovenija, tudi zato, ker vloženi predlog zakona ni nastal s sodelovanjem invalidov, čeprav jih zakon zadeva. Verjamem, da pripravo ustreznega zakona o dolgotrajni oskrbi na pristojnem ministrstvu, ki bi moral nastati v sodelovanju s tistimi, ki se jih zakon tiče, ovirajo tudi zasebni interesi, ki bi radi znaten del dolgotrajne oskrbe in osebne pomoči uredili po vzoru že danes problematičnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pa nizozemskega pogodbenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Apetiti po dobičku, četudi na račun revnih in manj premožnih, pogosto ovirajo uveljavitev dobrih in potrebnih rešitev. Tudi o tej problematiki smo danes s strani Združene levice že nekaj slišali. Glede na slabo socialno stanje večjega dela starejših in invalidov je skorajda nemogoče pričakovati uvedbo zasebnih zavarovanj na tem področju, razen za ozko premožno elito in za mlado generacijo s solidnimi plačami, saj bi zasebna zavarovanja tako velikih tveganj v obstoječi populaciji terjala znatna plačila oseb iz žepa, ki si jih ljudje večinoma ne bi mogli privoščiti. Primeru javnega financiranja dolgotrajne oskrbe z vključeno pomočjo pa to pomeni, da bi tak zakon terjal nujna javna sredstva, ki jih je možno solidarnostno združevati predvsem z obstoječimi finančnimi sredstvi ob uvedenih novih dajatvah, ki pa lahko pridejo v sistem le od podjetij in bolj premožnih v državi. Posegi v premoženje in prihodke bolj premožnih pa vedno sprožijo obila obilo odpora pri tistih z največjo politično in medijsko močjo v državi, zato jih je težko uvesti. Poslanci dobivamo te dni veliko osebnih pisem, predvsem uporabnikov programa osebne asistence v organizaciji Društva za teorijo in kulturo hendikepa, ki poudarjajo življenjsko odvisnost od osebne asistence, ki jim je kljub bolezni, zaradi katere so postali skoraj opravilno nesposobni, omogočila ponovno funkcioniranje in neodvisnost od pomoči sorodnikov, sosedov in prijateljev, kar je še posebej pomembno za invalide, ki živijo sami. Prav zato sem vesela, da je ne glede na vse pomanjkljivosti predlaganega zakona prišlo do njegove vložitve. Upam pa, da bo ministrstvo njegove pomanjkljivosti tudi pravočasno in ustrezno odpravilo. Naj v nadaljevanju spomnim na nekatere bistvene pomanjkljivosti predloga zakona, ki bi jih moralo pristojno ministrstvo v zelo v zelo kratkem času v celoti odpraviti. Prvič, dolgotrajna oskrba in sistem osebne pomoči sta tesno povezana, zato bi moralo ministrstvo vložiti celovit zakon, ki bi reševal probleme dolgotrajne oskrbe in tudi probleme osebne asistence. Drugič, predlog zakona izloča uporabnike iz sistema prejemanja pomoči le zato, ker so starejši od petinšestdeset let, kar ni sprejemljivo in je seveda tudi diskriminatorna določba, invalidi vojne omenjenega zakona torej praktično ne bi mogli koristiti. Tretjič, podobno je vstopni prag tistih, ki vstopajo do storitev osebne pomoči, diskriminatoren, saj omogoča uveljavljanje pravice ozki skupini, ne pa večini. Omejitve pri prejemanju pomoči bi namreč morale temeljiti le na strokovnih ocenah za to pristojnih institucij. Četrtič, po mnenju organizacij invalidov je problematičen tudi komunikacijski dodatek, ki naj bi bil za nekatere skupine invalidov brez uporabne vrednosti. Petič, podobno je vprašljiva določba v tretjem odstavku šestindvajsetega člena, ki določa, da je v primeru, ko je uporabnik upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oziroma do drugih denarnih prejemkov, ki jih prejema na podlagi predpisov iz naslova potrebe po tuji negi in pomoči, da se mu ta prejemek nameni za sofinanciranje osebne asistence. In šestič, prav tako ni dovolj jasna korelacija, torej medsebojni vplivi predlaganega zakona na drugo socialno zakonodajo, kar sproža dodatne dvome organizacij invalidov ustreznost predlaganega zakona. Ne dvomim torej v dobronamernost predlagatelja pri vložitvi predloga zakona. Žal mi je, seveda, da pristojno ministrstvo ni zmoglo pravočasno opraviti svojih nalog na področju dolgotrajne oskrbe, vključno z osebno pomočjo. Potem bi bil lahko zakon ustrezno strokovno pripravljen in ne bi bilo danes toliko pomislekov glede sedanjega predloga zakona. Res je, da na področju uresničevanja Konvencije Združenih narodov pravicah invalidov država ni povsem bosa, saj je bil v letu dva tisoč deset sprejet splošni krovni zakon, to je Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, še pred tem pa so bili sprejeti posamezni področni zakoni. Pričakovanju prej naštetih sprememb predlaganega zakona s strani pristojnega ministrstva bom tej začetni fazi Predlog zakona o osebni asistenci podprla . Država in lokalne skupnosti ter poslanci pa si moramo še naprej prizadevati za ustvarjanje enakih možnosti za vse ljudi, tudi za invalide, na vseh področjih življenja in jim omogočiti samostojnost, neodvisnost in svobodno izbiro ter enakopravno vključevanje v družbo. Hvala lepa.